Frau Präsidentin! Gleichbehandlung darf in einem vereinten Europa kein Privileg sein, sondern muss als ein Grundrecht verstanden werden. Die Rolle der Frau muss weiterhin gestärkt werden, damit sie auch in der Gesellschaft als gleichberechtigt begriffen wird. Besonders jene Frauen, die ethnischen Minderheiten angehören, müssen sichtbarer werden. Dafür ist eine europaweite Förderung absolut sinnvoll und notwendig.

In diesem Zusammenhang möchte ich aber auch auf die Rolle der Frau im ländlichen Raum eingehen.

Ihre Leistungen sind weitreichend und zeugen von hohem Einsatz. Vor allem die Vermarktung von eigenen Produkten trägt oft die Handschrift von Frauen. Sie leisten einen unverzichtbaren Beitrag in allen Regionen Europas.